We spreken over de doodstraf die kan worden opgelegd bij vermeende belediging van de profeet Mohammed.

Dit Parlement is glashelder geweest afgelopen maandag.

Het is nu tijd om actie te ondernemen, en niet alleen voor haar. We weten dat er duizenden andere Asia Bibi's zijn in dezelfde omstandigheden. De tijd van praten met Pakistan is voorbij. Het is nu tijd voor actie, voor maatregelen. Geen woorden, maar daden.

Onze gebeden zijn met haar.